Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, zdaj jaz sem zelo pozorno poslušala uvodna stališča vseh poslanskih skupin glede spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kar smo predlagali v Slovenski demokratski stranki, in sicer da se najnižje invalidske pokojnine dvignejo vsaj na raven socialne pomoči. Moram reči na nekih argumentov, zakaj tega ne boste podprli, niste navedli, ampak glasovali boste proti in pojdimo lepo po vrsti. Začela bom s tem, kaj vse smo v Slovenski demokratski stranki samo v tem zadnjem, v tem v tem mandatu pod vlado Marjana Šarca predlagali v sprejem državnemu državnemu zboru in je bilo vezano na vprašanje pokojninske politike. Zakaj je to pomembno, da povem? Predvsem zaradi tega, ker nas spremljajo državljanke in državljani in tisti, ki najbolj vitalno želijo, da se jim izboljša življenje, torej upokojenci morajo vedeti, kaj je bilo predlagano in kdo je to zavrnil in zakaj je zavrnil, največkrat brez argumentov. Edini argument, ki obstaja pri tej koaliciji, je nesistemsko simparcialna rešitev. Pa pojdimo torej lepo po vrsti. V Slovenski demokratski stranki smo predlagali dvig minimalne pokojnine za starostne in invalidske upokojence do sedaj že trikrat, mislim, da imate tudi v koalicijski pogodbi to jasno zapisano, ampak premaknete se od govorjenja do dejanj pa niti za milimeter ne. Torej rešitev, predlog je po vaše bil parcialen in nesistemski in to je bil edini argument, zakaj ste takšno rešitev zavrnili, drugič, predlagali smo dvig odmernega odstotka, tudi to ste zavrnili, s ponovno z argumentom, da gre za nesistemsko rešitev in za parcialno rešitev, tretjič, predlagali smo, da se v pokojninsko dobo upošteva tudi dokupljena doba, tudi to ste zavrnili, spoštovane kolegice in kolegi, z istim argumentom, četrtič, predlagali smo, da se odpravi diskriminacija kmečkih zavarovancev, tudi to ste zavrnili, da z istim argumentom, argumentom. Jaz bi ta argument še sprejela, torej da želite sistemsko najti rešitev in potem zajeti vse kategorije v enem enotnem zakonu z rešitvijo, to bi še sprejela, če bi dejansko ta vlada s takšnim predlogom prišla pred ta državni zbor, morali bi že zdavnaj priti, saj tako ste zapisali v koalicijski pogodbi, pa tega ne naredite, in seveda državljanke in državljani pričakujejo odgovore, kajti tukaj gre za stvari, ki naj bi izboljšale položaj državljank in državljanov, omogočile neko dostojnejše in dostojanstvenejše življenje in predlagali smo višji letni dodatek za upokojence, tudi tukaj ste bili proti z enakim argumentom, torej nič od tega niste sprejeli, argument je bil vedno torej enak, da je zakon nesistemski in da gre samo za parcialno rešitev, ki je vi nikakor ne morete podpreti, ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, je to, da tako prejšnje vlade, leve vlade po večini, seveda, kot sedanja vlada, je že večkrat sprejela nesistemske parcialne rešitve, pa se nihče ni razburjal, zdaj se razburjate samo zaradi tega, ker je to vložila Slovenska demokratska stranka. Dokler bomo stali na bregovih na tak način, da bomo tehtali, ali je nekdo vložil, oziroma od kje nekdo prihaja, ki je neko rešitev predlagal, potem ne bo rešitve za to državo, mi smo že večkrat dokazali kot Slovenska demokratska stranka, da želimo delati povezovalno, da ne izključujemo, da se pogovarjamo z vsemi partnerji, in še kako pomembno je to ravno pri pokojninskih vprašanjih, sploh če vemo, da gre za tako ranljivo skupino, kot je, ali pa najbolj ogroženo skupino iz vrst upokojencev, ko gre za invalidske upokojence. Poglejte ta rešitev ne predlaga ničesar drugega, kot da iz približno dvestotih evrov dvignemo njihove prejemke na približno štiristo evrov, to je edina rešitev. Ob obravnavi rebalansa proračuna smo lahko videli, da denar je za zanimive stvari, in ne oporekam, pač tako ste se odločili, ampak samo politika nekega, bom rekla, prerazporejanja in jemanja recimo iz enega resorja na drug resor in tako naprej, pač ne bo pripeljala do bolj kvalitetnega življenja, na ta način se ne bo dvignil nivo kvalitete življenja, dvignil se bo, če boste ustvarili takšno okolje, kjer bojo prvič ljudje lahko delali in bodo za delo tudi dobili pošteno plačilo, in raven življenja se bo dvignila takrat, ko boste ustvarili takšno gospodarsko okolje, kjer bo dejansko lahko gospodarstvo prosperiralo, ko boste takšno okolje ustvarili, boste ustvarili tudi dobro socialno politiko, in seveda lahko izgleda to kot neka parcialna rešitev danes zaradi tega, ker pač je politika v celoti vaša zgrešena že v osnovi, ampak zavračati takšno rešitev, ki ponuja dostojnejše življenje posameznikom, z argumentom, da zakon pač ni sistemski, je pa skrajno neprimerno in tudi sprenevedajoče, kajti tisti, ki nas danes doma spremljajo, in takšnih, ki se jih dotika ta sprememba, ki smo jo predlagali v Slovenski demokratski stranki, naj bi bilo po podatkih več kot deset tisoč. Danes zagotovo si mislijo: "Pa zakaj ti predstavniki ljudstva, ki smo jih izvolili v parlament. pravzaprav ne zaznajo in ne vidijo moje stiske. zakaj ne podprejo takšne rešitve, ki je dobra in ne predstavlja takšnega finančnega zalogaja?" To lahko pove tudi ministrstvo, sami so naredili izračune glede na to, kam vse gre denar, to ne predstavlja nikakršnega finančnega, bom rekla, neke nekega problema in bi moralo biti rešeno nemudoma, sploh če vemo, če pogledamo širše, da v tej državi približno šestdeset odstotkov upokojencev prejema pokojnino, ki je nižja od šeststo dvaindvajsetih evrov, veliko število upokojencev je takšnih, ki prejemajo pokojnino nižjo od petstotih evrov, približno sto tisoč ljudi v tej državi, torej upokojencev, ima pokojnino nižjo od tristo evrov oziroma od štiristo evrov in seveda ni nič čudnega, da potem takšni upokojenci životarijo, da imajo izjemno nizko prepleteno socialno mrežo, na kar nas opozarjajo tudi različne mednarodne raziskave, socialne mreže zaradi tega, ker niso sposobni zaradi slabega slabe ekonomske podstati se vključiti vanje, je pri nas v Sloveniji med starejšimi približno osem odstotkov, medtem ko približno trideset odstotkov ljudi trpi v tej skupini, torej med starostniki, zaradi depresije zaradi tega, ker so te stvari med seboj povezane, se ne izključujejo, se pravi, država je tista, ki mora ustvariti okolje, da se lahko ljudje potem razvijajo tudi v dobi, ko nastopi neko neka jesen življenja, da takrat, ko so oddelali svoje delo in pošteno oddelali, da lahko potem pomagajo drugim, da lahko uživajo na starost, uživajo pa lahko neko starost, ki bo dostojna dostojanstvena samo na način, da za njih poskrbimo zdaj, mi smo tudi na komisiji za človekove pravice večkrat obravnavali problematiko starejših in vedno znova se je pokazalo, da se ti spopadajo z vse večjo nezmožnostjo pokrivanja osnovnih življenjskih stroškov, zaradi tega smo na komisijo dobili tudi kar nekaj peticij oziroma vlog, in tudi moram povedati, da se tudi sicer povečujejo vloge, vezane na socialna vprašanja, ko govorimo o invalidski problematiki, je je več kot opazen porast števila vlog, ti pa navajajo, da s prejemki ne morejo več preživeti, in dodajajo, da se razmere z vsako spremembo zakonodaje poslabšajo, življenjska raven invalidov pa se znižuje, pogosto prav ta skupina ljudi namreč živi pod pragom revščine, potem so tukaj upokojenci, ki nam pišejo na komisijo, ki pravijo, da so pokojnine prenizke, kot smo že povedali, in da ne omogočajo dostojnega življenja, in seveda v zvezi s tem vedno znova vsak dan, ko pošiljajo te stvari tudi nam na osebne elektronske naslove, predlagajo spremembo zakonodaje in čimprejšnje ukrepe, ampak ko pa opozicijska stranka predlaga takšen ukrep, sicer nimate argumentov, zakaj ga ne boste podprli, ampak se preprosto odločite, da tega ne boste storili, skratka v tej državi, ki ima sicer v ustavi zapisano, da je poleg pravne, čeprav je tudi to vprašljivo na nekaterih nivojih, ampak ne bom zašla v to razpravo, imamo zapisano, da je to tudi socialna država, in prav je, da je socialna država, da pomaga tistim, ki so pomoči potrebni, vendar pa je treba vedeti, tako pa govorimo o tistih najbolj ranljivejših skupinah, kamor sodijo zagotovo tudi invalidski upokojenci, pa moramo biti še toliko bolj še toliko bolj, bom rekla, nagnjeni k temu, da jim dejansko pomagamo, jaz se strinjam, nekje je bilo rečeno, da vzrok revščine pri mnogih starejših osebah je včasih tudi prekratko trajanje zaposlitve v času aktivnega življenjskega obdobja, vendar pa, kot je že kolegica prej povedala, pri invalidsko upokojenih, kar mi tukaj spreminjamo, nikakor ne gre za to, invalidski upokojenci so svoje delo dobro profesionalno korektno opravljali in so nenazadnje ga tudi pošteno opravljali, vse dokler se ni zgodila bolezen, največkrat na delovnem mestu, in so zaradi tega seveda bili primorani biti invalidsko upokojeni in tem pomagamo in jaz upam, da bo danes ta razprava šla v tej smeri, ne pa z nekimi nepomembnimi obtoževanji, ki res nimajo nikakršne osnove, predvsem pa ne pripomorejo k nič boljšemu življenju teh najbolj ranljivih skupin, hvala. Hvala, gospa poslanka.